Es ist doch so Nur das, was man erleben kann, was man begreifen kann, findet man langfristig gut und unterstützt es.

Gerade in wirtschaftlich nicht so stark entwickelten Regionen wird immer häufiger die Frage gestellt Was haben wir von Europa?

Weiterbildung, soziale Absicherung oder Wiedereingliederung in Arbeitsmarkt und Gesellschaft werden unterstützt.

Beim Strukturwandel lässt Europa die Menschen nicht allein.

Das können wir nun unterbrechen, wenn wir Kindern soziale Rechte mit auf den Weg geben. Daher fordern wir, dass Europa den Kindern, die von Armut betroffen sind, elementare und wichtige Sachen bereitstellt kostenloses Schulessen, kostenfreie Schulbücher, und wenn das Geld der Eltern für den Schulausflug nicht reicht, müssen hier die Schulen Geld in die Hand nehmen können.